ég vil þakka þeim sem tekið hafa þátt í þessari umræðu fyrir þeirra framlag til hennar hér í dag þó að einhverjir eigi kannski enn eftir að taka til máls ég held að það megi kannski segja um þessa umræðu og þetta umræðuform að ef til vill mætti það sæta tiltekinni endurskoðun hér er talað um mjög mörg mál í einu og það má vel vera að við ættum að reyna að finna okkur form hér í þinginu þar sem við gætum tekið fyrir með skýrari hætti og afmarkaðri hætti tiltekna

og í samskiptum við alþjóðlegar stofnanir við gætum okkar hagsmuna með samningum við önnur lönd og með margs konar annars konar fyrirsvari þar sem í hlut eiga hagsmunir íslenska ríkisins

og einstaklinga eitt slíkt dæmi hefur borið á góma hér í umræðunum í dag það eru samningar um síldina sem því miður hafa ekki náðst en er dæmigert

þátttaka íslands í alþjóðamálum almennt sem ekki þurfa endilega að vera tengd með beinum hætti við íslenska hagsmuni en eru hluti af því að vera ábyrgur borgari í samfélagi þjóðanna ábyrgt ríki í samfélagi þjóðanna þar koma við sögu verkefni eins og friðargæsla þróunaraðstoð og margs konar slík málefni og framboð íslands til öryggisráðsins er auðvitað af þeim toga við sjáum ekki fyrir okkur að við munum taka þar sæti eingöngu til að gæta okkar eigin prívat hagsmuna hvað varðar hagsmunagæsluna og fyrri þáttinn sem ég hef nefnt í utanríkisstefnunni þá hefur að sjálfsögðu margt í því efni borið á góma hér í þessari umræðu í framhaldi af

hafa auðvitað verið hér til umræðu og eru eðlilegt viðfangsefni utanríkismálanna ég gat um þá viðskiptasamninga sem við höfum verið að undirbúa og sem í gangi hafa verið og það var spurt um fríverslunarsamning efta og kanada sem því miður hefur ekki náðst vegna þess að kanadamenn hafa skyndilega að því er virðist misst áhugann á því máli það er svo athyglisverð spurning hvort það kæmi til greina að gera samning milli íslands og kanada ef kanadamenn hafa áhuga á því held ég að það gæti verið athugandi en ég leyfi mér að efast um að þeir hafi það frekar en bandaríkjamenn hafa haft á undanförnum árum en viðskiptaviðræður af ýmsu tagi eru auðvitað mikilvægt viðfangsefni fyrir okkur í gæslu okkar hagsmuna þessu nátengt er síðan evrópuumræðan þar sem um er að tefla með hvaða hætti við gætum best okkar eigin hagsmuna gagnvart evrópusambandinu ég verð að segja það að mér þótti málflutningur háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar um það atriði mjög sannfærandi hér í dag hvað varðar evrópusambandið sjálft ég er honum sammála um að

honum ósammála að samningurinn um evrópska efnahagssvæðið hafi nýst okkur afar vel og hafi þróast með miklum ágætum einn liður í þeirri þróun er það að við erum núna íslendingar á grundvelli ákvarðana sem ríkisstjórnin hefur tekið að hefja viðræður við evrópusambandið

evrópusambandsins um dýraheilbrigði í ríkari mæli en núverandi ákvæði e e s samningsins gerðu ráð fyrir á þetta hafa nokkrir menn drepið hér þetta mun liðka fyrir viðskiptum með okkar sjávarafurðir á evrópumarkaði en á móti verðum við að fallast á löggjöf þeirra um þetta atriði en munum þó ekki fallast á innflutning á lifandi

tilteknu löggjöf um dýraheilbrigði sem ég er fullviss um að okkur er fyllilega óhætt að gera þó að við verðum að sjálfsögðu að standa vaktina og í vörninni gagnvart öllum þeim dýrasjúkdómum sem eru til annars staðar en ekki hérlendis þetta er sem sé annað dæmi um mál þar sem hagsmunagæsla og málafylgja af okkar hálfu er í fullum gangi annað dæmi sem hérna hefur að sjálfsögðu líka mikið verið rætt um eru varnarmálin þar erum við að gæta okkar hagsmuna með tilliti til varna landsins og öryggismála hér á landi þau mál eru í ákveðnum farvegi en það vill þannig til að það eiga fleiri lönd hagsmuni af því að farsæl niðurstaða náist heldur en bara ísland og bandaríkin vegna þess að varnarsamningurinn við bandaríkin er gerður innan vébanda norður atlantshafssamningsins ef svo mætti segja hann er gerður á grundvelli samningsins um atlantshafsbandalagið og það hefur alltaf verið litið þannig á að hann væri líka í þágu þeirra ríkja sem þar eiga aðild annarra en íslands og bandaríkjanna ég átti viðræður nýlega við utanríkisráðherra noregs og við ræddum þessi mál hann hefur að sjálfsögðu mikinn áhuga á málinu og vill fylgjast með því alveg eins og varnarmálaráðherra noregs sem ég hef líka rætt um þetta við það liggur alveg ljóst fyrir að allir sem eiga hagsmuna að gæta á norður atlantshafi hafa mikinn áhuga á því að fylgjast með og áhyggjur af því ef svæðið í kringum ísland og ísland verður skilið eftir varnarlaust sem auðvitað er ekki meiningin ég leyfi mér að fullyrða það til þess að ljúka þessum þætti að allir aðilar í bandaríska stjórnkerfinu sem stundum hafa þó ólíkar meiningar eins og við vitum og erfitt getur verið að henda reiður á vegna þess að þar togast líka á innbyrðis hagsmunir í stjórnkerfinu en ég leyfi mér að fullyrða að allir aðilar þar í kerfi hafa fullan hug á því að standa við samninginn og ætla sér ekki annað en að virða varnarsamninginn við ísland þó að ef til vill kunni að vera mismunandi skoðanir á því hvernig það sé best gert varðandi framlag íslands til alþjóðamála og stöðu slíkra mála almennt vildi ég drepa hér örlítið á friðargæsluna í þessum lokaorðum mínum ég hef reyndar gert grein fyrir þeim málum í framsögunni en vildi aðeins bæta því við vegna þess sem fram kom af hálfu háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar

að efla sitt lið annars staðar í landinu til dæmis í norður afganistan og eru að senda þangað fjórar orrustuþotur f sextán til þess að efla varnir sinna manna sem þar eru ég ræddi þetta í gær við norska varnarmálaráðherrann í síma og greindi henni frá því hver okkar niðurstaða væri varðandi okkar liðsafla þetta teymi sem þar er og hún hefur fullan skilning á því og lýsti því að norsk stjórnvöld hefðu fullan skilning á því að við tækjum þá ákvörðun vegna öryggis okkar eigin manna að draga þá út af þessu svæði það er auðvitað ekki saman að jafna því að vera með herafla á staðnum og vera með borgaralegt teymi eins og við erum með sem hefur ekki þá hernaðarþjálfun sem þarf að vera þegar stríðsherrar eru annars vegar og hættumatið hefur breyst eins og þarna er um að tefla hættumatið hefur breyst það er þess vegna sem við ákveðum að draga okkar menn heim úr þessu verkefni en við munum að sjálfsögðu finna önnur verkefni til þess að liðsinna í þessu stríðshrjáða landi í vesturhlutanum aftur á móti er meiningin að halda áfram með þeim hætti sem áður var ráðgert á meðan ástandið er óbreytt hvað hættumatið varðar á þeim slóðum það var drepið á það að hlutur kvenna í friðargæslunni væri ekki nægilega mikill það má út af fyrir sig segja að hann gæti og ætti að vera meiri og það verður unnið að því hins vegar tel ég ekki að við getum valið okkur verkefni innan friðargæslunnar eingöngu út frá því sjónarmiði að það sé stór hluti kvenna við erum með þátttöku í unifem verkefni í kósósvó eins og ég gat um og það er sjálfsagt að reyna að gera meira á því sviði sérstaklega þar sem hægt er að bæta stöðu kvenna og barna um það eru áreiðanlega allir sammála það hefur verið drepið hér á fjöldamörg

við getum sem ríki og sem þjóðþing hér í þessum sal verið býsna ánægð með okkar utanríkisþjónustu þó að þær raddir heyrist alltaf að það fari í hana of miklir peningar og það megi nýta þá betur það er sjálfsagt að nýta það fjármagn eins vel og hægt er sem í utanríkisþjónustuna rennur en við komumst hins vegar ekki hjá því að halda uppi öflugri hagsmunagæslu það er eitt af verkefnum sjálfstæðs ríkis að gera það og hvað mundu menn segja ef við værum ekki með öflugt fyrirsvar þar sem hagsmunir okkar eru í húfi hvað mundu menn segja við því á hinn bóginn er það líka metnaðarmál nú á tímum fyrir sjálfstæða þjóð að geta lagt fram til lausnar alþjóðlegra vandamála og verið með ábyrgt framlag í þeim efnum stundum fer þetta saman eins og til dæmis oft á vettvangi sameinuðu þjóðanna þar sem er verið að koma

en þar sem menn eru jafnframt að gæta sinna eigin hagsmuna þannig var það auðvitað í hafréttarmálunum að það fóru saman okkar eigin hagsmunir af því að ná fram okkar kröfum og ásetningi fóru saman við þá hagsmuni alþjóðasamfélagsins að koma skikk ef svo mætti segja á þessi mál það er sama sem á við um botnvörpuveiðarnar sem ég setti hér inn í þessa ræðu nokkrar setningar um og ég tók eftir háttvirtan að háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir tók eftir því ég hygg að við séum ekki ósammála í því máli auðvitað þarf að gæta umhverfissjónarmiða varðandi hafsbotninn og svo framvegis en það hefur ekki gefið góða raun og er ekki vísir á ábyrga stjórnun eða meðferð mála að ætla að reyna að stýra nýtingu á þessum auðlindum með einhvers konar hnattrænum hætti staðbundin stjórnun eins og við erum með hérna í okkar lögsögu hefur gefið mjög góða raun svæðisbundin stjórnun þar sem um er að ætla fleiri lönd en eitt sem hagsmunaaðila hefur líka gefið góða raun en ég kannast ekki við að hnattræn stjórnun ef svo mætti kalla það þó að það sé nú heldur leiðinlegt og óþjált orð gefi góða raun tökum alþjóðastofnunina

sem er sett á laggirnar á grundvelli hafréttarsáttmálans og hefur aðsetur í jamaíka ef ég man rétt vegna þess að hafréttarsáttmálinn var undirritaður þar nítján hundruð áttatíu og tvö tökum þá stofnun hún er ekki að skila miklum árangri því miður þó að það eigi að heita svo að verðmætin í hafsbotninum eigi að vera eign heimsbyggðarinnar allrar ég held að það sé dæmi sem hægt er að taka um það þegar góður ásetningur skilar sér ekki í raun það er þetta sem við erum að vara við íslendingar á vettvangi sameinuðu þjóðanna hvað varðar bann við botnvörpuveiðum mönnum gengur auðvitað bara gott eitt til það vantar nú ekki en stundum í góðum ásetningi verða mönnum á alls kyns mistök og afglöp

með þeim hætti að við getum ekki stundað hefðbundnar veiðar hér á okkar miðum vegna þess að velmeinandi menn úti í heimi hafi bannað tiltekin veiðarfæri eða komið hlutum þannig fyrir að þau séu talin óæskileg ég vil svo aftur endurtaka þakkir mínar fyrir þessa umræðu mér þykir leitt ef ég hef ekki getað svarað hér öllum spurningum það verður þá tækifæri til þess síðar meir við önnur tækifæri annað hvort munnlega eða